Debatujemy bezpośrednio po tym, jak rozmawialiśmy o prawach człowieka, a naszą debatę prowadzi McMillan Scott znany z tego, że walczy o prawa człowieka na całym świecie. Rzeczywiście chcielibyśmy mówić językiem współpracy gospodarczej, ale w relacjach z Rosją niestety nie można zapominać o tym, od czego rozpoczął pan Swoboda.

Powinniśmy o tym pamiętać, dlatego, że nie da się rozmawiać o biznesach. Trochę próbowała o tym mówić pani Malmström, ale nie da się rozmawiać o czysto ekonomicznych aspektach współpracy bez ciągłego powtarzania, że sytuacja w Rosji ma się gorzej i gorzej, że ci, którzy walczą tam o prawa człowieka, są zabijani.

Nie można mieć strategicznego partnerstwa z państwem, które po pierwsze jest dosyć biedne, bo jego budżet jest zaledwie trzykrotnie większy od budżetu Polski, i nie można mówić o strategicznym partnerstwie z państwem, które nie przestrzega podstawowych europejskich wartości. Wobec tego warto rozmawiać z Rosją, warto ją wciągać do współpracy. My poprzemy jako ECR to sprawozdanie, ale tylko pod warunkiem, że będzie ono służyło poprawie relacji wewnątrz Rosji i poprawie demokracji wewnątrz Rosji.